Nachhaltiges Wirtschaften Da muss ein ganzheitlicher Ansatz gefunden werden, zum Beispiel bei der Automobilproduktion. Von der Produktion bis zur Verwertung muss das Auto betrachtet werden. Dafür brauchen wir einen Rechtsrahmen, und dafür bietet das 7. Umweltaktionsprogramm einen guten Platz, um das dort zu positionieren und bei dementsprechenden Gesetzgebungen bei Revisionen auch letztendlich anzuwenden.